Ich bin davon überzeugt, dass sich dieser Konflikt nicht militärisch lösen lässt.

Dabei geht es mir nicht um ein Gegen Russland und Für die Ukraine, sondern es geht für mich um die Entwicklung von Demokratie. Für Demokratie, für die Bürgerrechte, für die Rechtsstaatlichkeit in der Ukraine müssen wir bereit sein, auch mit Wirtschaftssanktionen zu arbeiten.